Az európai uniós polgárok, így a fogyatékossággal élő emberek is könnyebben tudják igénybe venni ezt a szolgáltatási formát.

Nagyon sajnálom, hogy az Európai Tanács nem képes felismerni, hogy erősen öregedő társadalomban élünk. Máról holnapra ugrásszerűen növekedni fog a fogyatékossággal élő emberek száma. Be kéne látni, hogy minden európai uniós polgár szenvedni fog ezzel a problémával, és előbb utóbb mindenkinek szüksége lesz a segítségre. Zárásul szeretném aláhúzni, hogy a munka így ezzel nem ér véget. Négy utazási ágban megszületett már a kompromisszum, és most itt az ideje az egységes utasjogi chartának, ami elősegíti később az utasjogok érvényesülését.